Az Európai Unióban a szociális partnerek bevonása a törvénykezésbe alapvető norma. Miközben a megszorítás politikája rendkívüli módon sújtja a munkavállalókat Európa szerte, így Magyarországon is, a magyar kormány ezt tovább tetézi támadást intézett a munkavállalói jogok ellen is. Az új magyar munkajogi szabályozás előkészületei a színfalak mögött átláthatatlan módon, a szociális partnerekkel folytatott hivatalos konzultáció mellőzésével zajlanak, ami ellentétes az európai normákkal. Jellemző, hogy az uniós munkaidő irányelv tervezetét az európai szociális partnerek írhatják. Kérem az Európai Bizottságot, gyakoroljon nyomást a magyar kormányra, hogy a Munka Törvénykönyvének módosítása során vegye figyelembe az alapvető európai normákat és tartsa tiszteletben a magyar munkavállalók alapvető jogait.